landsmenn þrátt fyrir efnahagskreppuna hafa aldrei fleiri verkefni á sviði orkufreks iðnaðar verið til umfjöllunar í iðnaðarráðuneytinu fátt skiptir meira máli við þessar aðstæður sem hér eru en að örva

til endurreisnar bankanna en góðir landsmenn ef þessar aðgerðir eiga að halda til lengri tíma verðum við að tryggja stöðugan gjaldmiðil og lágt vaxtastig hér á landi það eru undirstöður atvinnulífsins það er súrefni samþykkja að ganga til viðræðna við evrópusambandið erum við að senda skýr skilaboð til umheimsins um það hvert við stefnum við erum